en leur fournissant autant d'informations que possible, en leur garantissant un étiquetage des jus de fruits sans ambiguïté et en leur permettant de distinguer les différents types de produits vendus sur le marché. Il est en effet indispensable que, même s'ils ne figurent pas dans la dénomination du produit, tous les fruits utilisés soient mentionnés dans la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur volume et M. Schlyter, notre collègue, l'a suffisamment démontré. Quant à l'addition de sucre, elle doit clairement figurer dans la liste des ingrédients en précisant la quantité maximale de sucre ajouté. De plus et c'était l'objet de mon amendement afin d'aider les consommateurs à différencier les jus des nectars concernant leur teneur en sucre, la mention sans sucre ajouté sera autorisée et réévaluée cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la directive.